Natürlich sind alle, die heute reden, davon überzeugt, dass Binnenschifffahrt eine wichtige Sache ist.

Da gibt es viele Flüsse und Kanäle. Das gibt es nicht überall in Europa. Aber da, wo es das gibt Inés, du sprachst vom Ebro zum Beispiel da kann man den Fluss eben auch nutzen, und das ist notwendig. Die meisten Leute vergessen das. Man redet immer davon Wir wollen von der Straße auf die Schiene gehen. Gar nichts wird gesagt von der Straße oder von der Schiene auf die Binnenschifffahrt. Und wir können gar nicht so schnell neue Schienen bauen, wie wir eben Flüsse mehr nutzen können. Und das ist das, was wir brauchen. NAIADES zeigt uns, wie wir die Flussschifffahrt digitalisieren können, moderner machen, umweltfreundlicher machen, noch umweltfreundlicher mit Flüssiggas zum Beispiel, wie wir gute Qualifizierung für diesen Bereich haben können da haben wir gerade vor kurzem eben für die Qualifizierung eine Harmonisierung geschafft. Das heißt, dieser Bereich hat eine Riesenzukunft. Wir können auch mit viel weniger Geld eine Brücke zum Beispiel anheben, damit dann doppelt Container transportiert werden können, als wir gleichzeitig Schienen bauen können. Wir brauchen beide Verkehrswege, oder alle drei, aber wir brauchen im Vergleich zur Straße auf jeden Fall nicht nur die Schiene, sondern auch mehr Binnenwasserstraßen. Und sich darauf zu fokussieren und dafür Geld bereitzustellen, darum geht es bei NAIADES, und das ist sehr wichtig und sehr gut.